komin til að ræða hlutverk og stefnu ríkisins sem

og áður en ég vík máli mínu að því er rétt að skoða aðeins í víðara samhengi hlutverk hins opinbera á fjármálamarkaði því ríkið gegnir auðvitað veigamiklu hlutverki sem ekki tengist beint því að ríkið er nú fyrirsjáanlega og verður eigandi fjármálafyrirtækja

þar gegna lykilhlutverki fyrir hönd ríkisins stofnanir eins og fjármálaeftirlitið og seðlabankinn og vitaskuld alþingi sjálft með lagasetningunni og svo jafnframt stofnanir eins og samkeppniseftirlitið neytendastofa og fleiri mætti telja sem huga að samkeppnissjónarmiðum og neytendasjónarmiðum og þá skiptir auðvitað ekki síst máli í ljósi stöðunnar og umræðunnar að hið opinbera gæti að hagsmunum þeirra sem eru nú mjög skuldsettir hvort sem það eru heimili eða fyrirtæki og eiga í viðskiptum við banka hvort sem það verða ríkisbankar eða einkabankar eða aðrar lánastofnanir þannig að ríkið mun hafa veigamiklu hlutverki að gegna sem ekki birtist í þessari eigendastefnu og við munum án efa þurfa að ræða í þessum sal það hlutverk mjög ítarlega á næstu mánuðum og missirum en þegar hugað er að eigendastefnu verður auðvitað að átta sig á því að það er verulegur eðlismunur á ríkisfyrirtæki og einkafyrirtæki þó það sé auðvitað talsverð einföldun þá er hægt að miða við það að einkafyrirtæki horfi fyrst og fremst á hagnað og hafi hagnaðarsjónarmið að leiðarljósi við rekstur sinn það má svo sem vel vera að sitt sýnist hverjum um það en það virðist vera það sem er raunin það er hins vegar varhugavert að ætla sér að reka ríkisfyrirtæki á sömu forsendum og reyndar tilgangslítið að hafa rekstur í eigu ríkisins ef markmiðin eiga að vera hin sömu og hjá einkafyrirtækjum það blasir til dæmis við að nú er það

atvinnulífsins gangi vel og þar gegna auðvitað fjármálastofnanir lykilhlutverki heldur en það verði verulegur hagnaður af starfsemi til dæmis landsbankans þótt það sé í sjálfu sér æskilegt að hann sé rekinn með hagnaði þá skiptir meira máli

styðji vel við endurreisn viðskiptalífsins sem síðar skilar okkur öllu og þar á meðal ríkissjóði ávinningi hins vegar má auðvitað ekki kosta til hverju sem er þannig að við rekstur stofnana eins og landsbankans eða sparisjóðanna sem munu fyrirsjáanlega að hluta til komast í eigu hins opinbera þá þarf auðvitað að gæta aðhalds og taka ekki áhættu umfram það sem nauðsynlegt er það hlýtur að vera eðlilegur liður í eigendastefnu að finna einhverja jafnvægi á milli þessara þátta það er hins jákvæða sem viðkomandi fyrirtæki skila efnahagslífinu og þjóðfélaginu og svo þess kostnaðar sem hlýst af því að horfa ekki eingöngu til hagnaðarsjónarmiða við höfum fyrir og höfum haft lengi fjármálastofnanir sem eru reknar að hluta til á félagslegum grunni eins og til dæmis íbúðalánasjóður og byggðastofnun og svipuð sjónarmið verða sjálfsagt uppi að einhverju marki við rekstur á bönkum í ríkiseigu og sparisjóðum í ríkiseigu þó við viljum væntanlega ekki ganga svo langt að breyta þeim í einhvers konar félagslegar stofnanir einfaldlega vegna þess að kostnaðurinn við það yrði meiri en réttlætanlegur væri

og það er mitt mat að það fyrirkomulag sem lagt er til bæði með eigendastefnunni og frumvarpi um bankasýslu sé nokkuð skynsamlegt þó auðvitað sé það ekki fullkomið frekar en önnur mannanna verk við höfum reynt ýmislegt í bankarekstri í gegnum tíðina við viljum alveg örugglega ekki hverfa aftur til fyrirkomulagsins sem var undanfarin sex ár en við viljum ekki heldur hverfa til þess fyrirkomulags sem var næstu sextíu ár þar á undan með að uppistöðu til pólitískum bankaráðum og bankastjórum

og mikilli umræðu um ýmiss konar smáspillingu laxveiðar og annað slíkt sem virkar reyndar hjákátlegt í samanburði við það sem gekk á undanfarin sex ár en hvað sem því líður viljum við ekki heldur endurtaka það þannig að við erum brennd bæði af hrunadansinum sem fylgdi einkavæðingunni undanfarin sex ár og líka að forsögunni með pólitískt bankakerfi sem var einnig kostnaðarsamt þó það sé reyndar einnig álitamál hvort einkavædda bankakerfið olli meira skaða á sex árum heldur en hið pólitíska bankakerfi gerði á sextíu árum þar á undan við stöndum frammi fyrir því að landsbankinn er nær örugglega á leið í eigu ríkisins og hann er stærsti íslenski bankinn og verður það fyrirsjáanlega eitthvað áfram þannig að það skiptir gríðarlegu máli fyrir allt hagkerfið hvernig tekst til eð rekstur þess banka það verður ekki undan því skorið hjá hiænul opinbera að reka þann banka mjög vel og auðvitað þarf ríkið einnig að gæta vel að hagsmunum sínum í sparisjóðunum ég á reyndar ekki von á því að neinn þeirra verði að fullu í eigu hins opinbera einhverja hlutdeild mun hið opinbera eiga og aðkomu að stjórnun vegna þeirrar eignarhlutdeildar þar þarf einnig að standa vel að málum þeir eru vitaskuld miklu minni stofnun heldur en landsbankinn en þeir skipta miklu í þeim byggðum sem þeir þjóna og sérstaklega auðvitað þeim byggðum utan höfuðborgarsvæðisins þar sem bankarekstur að öðru leyti er mjög lítill eða enginn þannig að þar verður hið opinbera með aðkomu sinni sem eigandi

lengi en tímans vegna er auðvitað ekki hægt að gera grein fyrir öllu ég vil þó ljúka máli mínu á að benda á að þegar hið stóra samhengi er skoðað þá skiptir margt máli ég er þegar búinn að nefna hlutverk ríkisins sem regluvarðar og lagasetningarhlutverkið nú erum við að ræða hlutverkið sem eigandi en svo þurfum við einnig að huga að því hvernig til tekst almennt við að ná tökum á efnahagsmálum sérstaklega gjaldeyrismarkaðinum stöðugleika í gengi og verðlagi það skiptir ekki síður máli heldur en